y no a los temas de circo. En los temas serios, esta transposición me gusta porque es fiel a la última Resolución del ICCAT. Lo único que lamento es que las transposiciones se realicen en ocasiones de forma tan tardía se ha tardado casi diez años, y no se actualizan, sin embargo, las medidas relativas al pez espada, especie objeto de un plan de recuperación, creo que aprobado en

Y voy a manifestar un deseo más que, por favor, se tenga en cuenta la necesidad de aumentar las cuotas del atún rojo ahora, para compensar además las restricciones que se han establecido respecto del pez espada.